aldrei þessu vant fannst mér gott að fá stækkunarstjóra evrópusambandsins í heimsókn stefan füle stækkunarstjóri staðfesti nefnilega það sem sumir þóttust vita að ef menn einhentu sér á helstu ágreiningsmál væri hægt að ljúka viðræðum um e s b á skömmum tíma orðrétt sagði stækkunarstjórinn í sjónvarpsviðtali það er ætlun mín að fyrir þingkosningarnar verði öll spilin komin á borðið þar á meðal erfiðustu kaflarnir öll spilin verði komin á borðið þetta þýðir að sá tími er að renna upp að við getum efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim upplýstu forsendum sem margir hafa kallað eftir þótt ég sé í þeim hópi sem litið hefur svo á að málið snúist fyrst og fremst um það hvort íslendingar vilji undirgangast stjórnarskrá lög og regluverk evrópusambandsins með öllu því sem fylgir að skilja þetta til hlítar er að skilja málið á upplýstan hátt að mínu áliti er viðfangsefnið nú að leita eftir samstöðu um dagsetningu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem spurt verði vilt þú að ísland gangi í evrópusambandið en aftur að stefan füle stækkunarstjóra í fyrsta skipti þótti mér viðurkennt af hálfu talsmanns evrópusambandsins að hraði viðræðna er háður vilja samningsaðila hitt er öllum ljóst og hefur lengi verið að endanlegur frágangur samninga getur tekið miklu lengri tíma með aðlögun fínsaumi og bróderingum það er hins vegar ekki verkefnið það má nefnilega aldrei henda okkur sem henti norðmenn fyrir tuttugu árum þeir sóttu um aðild að evrópusambandinu sátu við samningsborð í hálft annað ár undirrituðu samning það gerðu líka aðildarríki e s b öll en þegar allt virtist vera klappað og klárt sagði norska þjóðin hins vegar nei það er mál manna að e s b hafi látið norðmenn gjalda þess í samningum í hálfan áratug að minnsta kosti að alla dregið ríki evrópusambandsins á asnaeyrunum með þessum hætti þetta á ekki að henda okkur af hverju þau okkar sem greiddu atkvæði með því að fara í þessa vegferð sáum ekki fyrir okkur viðræður sem teygðu sig yfir í nýtt kjörtímabil og urðu tilefni alls þess tilkostnaðar og þeirrar sundrungar sem raunin hefur orðið á fæstir sáu fyrir sér þær hrakfarir evrópusambandsins sem við verðum nú vitni að ég er ekki í hópi þeirra sem mælast til þess að við hlaupumst frá þessu verki síður en svo en við eigum að sammælast um að knýja fram niðurstöðu fyrr en síðar á nýju kjörtímabili endurnýjast öll umboð í stjórnvöldum og á þjóðin rétt á aðkomu að þessu máli á beinan og lýðræðislegan hátt áður en það gerist og helst vel áður en það gerist annars óskum við evrópusambandinu alls góðs evrópa er í vanda og evran er í vanda í aprílbyrjun lak til fjölmiðla plagg úr e s b herbúðum hins ókjörna en valdamikla hermans van rompuy um björgunaraðgerðir vegna evrunnar þar kom fram tillaga um að fá páfann til að biðja fyrir evrunni á plagginu kom fram að það væri ú eina trúverðuga áætlunin um framtíð gjaldmiðilsins síðar kom í ljós að plaggið var dagsett fyrsta apríl en einhverjir tóku bæði páfann og rompuy alvarlega það gera sumir íslendingar einnig en þeir eru samt í miklum minni hluta það var gott að komast í sólina nú um hvítasunnuhelgina allir sem maður hitti voru í góðu skapi það er góð tilbreyting annars er ástæða til að vera stundum í góðu skapi líka á þessum samanbitna vinnustað sem á að hafa yfirsýn yfir þjóðfélagsþróunina árið tvö þúsund og níu var hallinn á ríkissjóði um tvö hundruð og fimmtán milljarðar nú er hann þó kominn niður í tuttugu milljarða skyldu menn gera sér grein fyrir því að atvinnuleysi á íslandi er nú rúmum þremur prósentustigum minna en það fara kjölfar hrunsins sex og hálft prósent í stað níu komma þriggja prósenta og minna en meðaltalið á evrusvæðinu sem er um ellefu prósent nú þegar sést til sólar á efnahagshimninum er það ánægjuefni að bera gott aukna fjármuni í framkvæmdir það er mikið gleðiefni eftir að finna fyrir samstöðu vestfirðinga og austfirðinga um flýtingu jarðganga að geta orðið við þeirri ósk samgöngur skipta okkur grundvallarmáli og eru í hinum dreifðu byggðir eðli áls samkvæmt háðari samgöngubótum en þéttbýlið en á sama tíma ráðumst við í stórátak til að efla almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu þessar framkvæmdir og aðrar nýtt fangelsi sem sorgleg dæmi sanna að löngu er kominn tími bil að verði reist munu skapa mörgu fólki störf atvinna er það sem skiptir alla einstaklinga og allar fjölskyldur grundvallarmáli ef atvinnan hverfur hverfur lífsbjörgin og stundum kannski alltaf líka lífsgleðin það eru fleiri ástæður til að gleðjast á þessu kjörtímabili hafa mannréttinda fengið styrkari stöðu og er þeim skipaður sérstakur staður í skipuriti innanríkisráðuneytisins árangur þessa er þegar mikill endurskoðun útlendingalaga stendur nú yfir með mannúð og mannréttindi að leiðarljósi ráðuneytið hefur staðið fyrir viðamiklu samráði um meðferð kynferðisafbrota í réttarkerfinu og mánaðarlega eru haldnir opnir fundir um mannréttindamál í tengslum við mótun landsáætlunar í mannréttindamálum aðgerðir og nauðsynlegar lagabreytingar þurfa að haldast í hendur við umræðu því sama hversu góður lagabókstafur getur orðið fæst ekki virðing fyrir mannréttindum með honum einum hugarfar og afstaða samfélagsins getur gengið á skjön við réttindi sem eiga að heita varin lögum að minnsta kosti dæmi þarna bera stjórnvöld ábyrgð og þau stjórnvöldin og við löggjafinn eigum alltaf að vera málsvarar mannréttinda og halda umræðunni um þau hátt á loft nóg að sinni úti skín sólin enn vonandi skín sól á okkur í allt sumar góðar stundir